Gospa ministrica, hvala za odgovor, za odgovore. Vendar bi imel tu še vprašanje. Veseli me, da je zdaj neka časovnica do konca leta in da ne bi začelo, nova, spremenjena zakonodaja veljati s prvim prvim dva dvajset, čeprav smo govorili, da naj bi začela s prvim prvim, dva devetnajst, v nekem sporazumu koalicijskem. Pri tem, se mi zdi nekaj, ko govorimo o podaljševanju ostajanja starejših ljudi na trgu dela, se mi ni zdi dejansko odlašanje, s tem, da penzije ljudi ostanejo in da lahko naprej še delajo oziroma se ponovno zaposlijo, brez kazni, da izgubijo, svojo pokojnino, ker nam primanjkuje delavcev in po drugi strani, ta ukrep, kar vsako delo naj bi se izplačalo, v bistvu računica pokaže popolnoma jasno. Tisti, ko dela in prejema pokojnino, v bistvu z delom popolnoma, plača toliko dajatev in prispevkov, da je ta pokojnina pokrita. Vseh plačilnih razredih, bi rekel, pa primerjalno, ne. Tako, da se mi zdi, da tu neko odlašanje, ko na trgu dela nam primanjkuje, delavcev, zaposlenih, se mi zdi, dejansko zelo škodljivo. Tako, da bi morali k temu takoj pristopiti. In, mislim, da bi mogli na tem področju na celotni zvezi s pokojninami dejansko pohiteti in ne odlašati in sklicevati to, skupina more delati. Pozdravljam socialno, socialni dialog, ampak mora delati, mora narediti, nekaj dati od sebe in da pridemo do te, te spremembe, ki so nujne čimprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa ministrica, izvolite . moram povedati, da ta skupina ...